Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto un ringraziamento alla signora Commissario, al relatore Salini e ai relatori ombra per l'ottimo lavoro svolto. È anche dalle piccole cose che l'Europa deve essere percepita come unita dai cittadini, ed avere un sistema di telepedaggio unico e interoperabile a livello di Unione semplifica la circolazione nel territorio ed è quindi essenziale. Le reti di trasporto efficienti sono fondamentali per la competitività delle nostre economie e per il successo del mercato interno. Il trasporto su strada continua ad aumentare ed è necessario utilizzare appieno le potenzialità della rete stradale. Utilizzare un'unica apparecchiatura, infatti, non solo permette agli utenti di interfacciarsi con tutti i sistemi di diversi paesi, ma agevola anche lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni relative al mancato pagamento del pedaggio. Per questi motivi sono a favore di un sistema europeo di telepedaggio che snellirà le procedure di pagamento ai caselli, riducendo così anche il traffico.